Projednávání tohoto návrhu nařízení opět ukazuje, pro koho jsou důležitější obchodní zájmy a komu jde především o lidské zdraví a ochranu životního prostředí.

Tato látka, vysoce nebezpečná, představuje závažné riziko pro lidské zdraví.

Tyto informace jsou veřejně známé, a přesto se pravice chystá prohlasovat zvýšení limitu kadmia v hnojivech.

Dále bych upozornil na to, že návrh nařízení opomíjí některé jiné důležité aspekty, jako je například doplnění limitu pro celkový chrom. Současná praxe probíhá tak, že se do hnojiv přidává průmyslový odpad, jako jsou odpady z ocelářského nebo kožedělného průmyslu. Ty sice nejsou povoleny jako složkové materiály hnojiv, nicméně pro kontrolní orgány je až nemožné zjistit použití těchto materiálů v hnojivech.